Üdvözlöm, hogy a jelentés az Unió belső és külső politikái közötti következetességre és a kettős mérce elkerülésére hív fel, külön felhívva az Unió és tagállamainak figyelmét arra, hogy ténylegesen foglalkozzanak a belső emberi jogi kihívásokkal. Csakis egy ilyen bel és külpolitikailag egyaránt következetes hozzáállás teheti lehetővé, hogy az Unió külső emberi jogi politikájában fenntarthassa hitelességét és hatékonyságát. Példaként hoznám fel az őshonos nemzeti kisebbségek ügyét, hiszen az Unió a külpolitikai tevékenysége során épp a nemzeti kisebbségek elleni jogsértések miatt bírál gyakran harmadik országokat, ugyanakkor e kisebbségek annak ellenére, hogy az EU összlakosságának majdnem 10 át teszik ki, nem részesülnek az Unió intézményeinek figyelmében.